Monsieur le Président, je trouve que la situation est grave parce que la fin du traité FNI relance la course aux armements nucléaires, non seulement entre la Russie et les États Unis, mais aussi pour toutes les puissances moyennes, comme l'Iran et l'Arabie Saoudite. C'est vraiment une menace directe pour l'Europe.

Si les pays européens refusent d'accueillir plus longtemps des armes américaines sur leur territoire, ils bloqueront les ambitions du président Trump.

Alors justement, l'Union européenne doit proposer rapidement un processus de médiation entre les États Unis et la Russie.